virðulegi forseti ég beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra fyrsta er til skýrsla hjá ráðuneytinu um mögulega nýtingu varnarsvæðisins á miðnesheiði og ástand mannvirkja þar og ef svo er hverjar eru helstu niðurstöður hennar um mögulega nýtingu svæðisins annars hefur ráðherra upplýsingar um hvenær nýting mannvirkja á varnarsvæðinu hefst og hver hún verður það blasir við að yfirgefið varnarsvæðið á miðnesheiðinni býður upp á gífurlega mörg tækifæri til atvinnu og þjónustuuppbyggingar á suðurnesjunum gríðarleg tækifæri og einstök þar skiptir langmestu máli að nota tímann vel herinn fór í september og frá því í byrjun október hefur þorpið staðið autt það er mat allra þeirra sem hafa komið að vinnu um að endurnýta yfirgefin hernaðarmannvirki að það skipti öllu máli að gera það eins hratt og kostur er það hefur dregist það er að sjálfsögðu vinna í gangi þróunarfélagið hefur auglýst eftir hugmyndum og svo framvegis og skiptir mjög miklu máli að hæstvirtur ráðherra gangi þannig fram í málinu að nýting hefjist hið fyrsta fyrst og fremst er um að ræða atvinnu og þjónustu hvers konar það liggur fyrir að íbúðirnar verða ekki settar á almennan markað enda mundi húsnæðisverð á svæðinu væntanlega hríðfalla eða hrynja margar hugmyndir hafa heyrst um notkun á þorpinu sem þekkingarþorpi hugvitsstarfsemi hvers konar skólastofnanir hafa heyrst nefndar í sambandi við þetta runólfur ágústsson fyrrverandi rektor á bifröst hefur heyrst nefndur um mögulega skólauppbyggingu á svæðinu þarna hefur því verið fleygt og það sé upplagt að hluti af deild til dæmis jarðvísindadeild verði flutt þarna upp eftir og svo framvegis þá að sjálfsögðu flugsækin þjónusta af hvaða tagi sem er það verða til yfir hundrað störf á ári hjá flugstöðinni nú þegar og fyrirsjáanlegt að það verði mikil aukning starfa og þjónustu þar í kring þannig að tækifærin blasa við við þurfum að nýta tækifærin þetta er einstakt tækifæri til að byggja upp kraftmikið og fjölbreytt atvinnulíf fyrir fólk með ólíka menntun á þessu svæði sprotarnir eru fjöldamargir til að byggja upp fjölbreytt störf fyrir bæði langskólagengið fólk og fólk með skemmri skólagöngu og þau þurfum við að nota og ganga mjög hratt til verka fríverslunarsvæði hefur verið nefnt þarna þar sem vörur yrðu fluttar inn á svæðið án tolla og skatta frá einum stað og sóttar á öðrum stað íhlutir fluttir inn og settir saman uppskipunarhöfn þannig að hugmyndirnar eru gífurlega margar það skiptir máli að vinna hratt og